Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce n'est certainement pas l'Europe, encore moins son Haut représentant pour la politique étrangère, Javier Solana, ancien Secrétaire général de l'OTAN, qui peuvent jouer le rôle de médiateur entre Israël et la Palestine. Tout au plus sont ils appelés à financer la reconstruction de la Bande de Gaza, comme ils le font aujourd'hui pour le Kosovo, le Liban ou l'Afghanistan. Les Américains et les Israéliens bombardent, les Européens financent la reconstruction.

Mais le défi à relever est redoutable, dans la mesure où le nouveau gouvernement israélien, sous la pression du troisième homme, Liebermann, chef d'une extrême droite qu'on accepte là bas démocratiquement, risque de voir sa tâche singulièrement compliquée dans cette négociation. En effet, Netanyahu, qu'on présente comme le futur Premier ministre, s'est toujours opposé à une trêve avec le Hamas. Autre difficulté, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas est devenue, en Cisjordanie, une sorte de protectorat international dont la légitimité a fortement diminué auprès de la population.

Cette réintégration entraînera pour la France des obligations sévères.

Faut il renforcer la logique des blocs, à l'heure de la multipolarisation et de la montée en puissance des pays émergents, y compris sur le plan militaire?

Paradoxalement, nous allons augmenter notre participation budgétaire pour réintégrer l'OTAN et réduire, dans le même temps, notre présence militaire en Afrique. La défense européenne, chère au Président Sarkozy, sera donc un pilier de l'Alliance atlantique. Il suffisait de lire le traité de Lisbonne et ses protocoles additionnels pour s'en convaincre. Que ce soit en matière de politique étrangère ou de sécurité commune, la voie européenne est une impasse qui ne conduira qu'à un alignement sur les Américains et leurs alliés. C'est cette logique d'effacement que nous récusons au nom de la souveraineté et de l'indépendance nationales, qui reposent en particulier sur notre force de dissuasion nucléaire autonome.